virðulegur forseti ég legg það til að háttvirtur þingmaður jón gunnarsson ræði þessi mál inni í sínum þingflokki og upplýsi bæði formann samfylkingarinnar háttvirtur þingmaður ingibjörgu sólrúnu gísladóttur og háttvirtur fyrrverandi formann samfylkingarinnar össur skarphéðinsson um stefnu samfylkingarinnar því að þegar við heyrum þau tala hér þá talar fólk út og suður

þannig vinnum við ekki hjá sjálfstæðisflokknum við höfum einfaldlega mjög skýra stefnu í utanríkismálum við viljum byggja á þeim varnarsamningi sem er við viljum vera áfram í nato en ég heyri ekki annað en að til dæmis þegar háttvirtur þingmaður ingibjörg sólrún gísladóttir þá vill hún byggja á vörnum með evrópu en ekki bandaríkjamönnum eða alla vega hef ég þannig heyri ég hana tala það getur vel verið að þetta fari í taugarnar á háttvirtum þingmanni jóni gunnarssyni að vera minntur á það að samfylkingin talar út og suður í utanríkismálum